Zu allererst gilt es und das haben Sie auch alle schon getan unserem Berichterstatter herzlich für sein Engagement zu danken, das er in diesen Bericht gelegt hat und auch für seinen langen Atem, den er gehabt hat, um zu diesen Kompromissen zu gelangen. Es war sicherlich nicht einfach, aber wir haben gute Kompromisse.

Wir produzieren aber auch eine Kulturlandschaft, die sich sehen lassen kann, die Naherholungsraum ist für Sie alle, für uns alle, für unsere Gesellschaft, die Arbeitsplätze bietet, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Tourismus und in vielen anderen Bereichen.

Es ist eine umfassende Leistung, und diese umfassende Leistung hat es verdient, dass der gesamte Agrarhaushalt, wenn irgend möglich, nicht gekürzt wird.

Hier muss eine Lösung gefunden werden, dass man beiden Seiten auch gerecht werden kann. Umweltprogramme sind teuer. Wenn ich in den Zeitungen lese viele Kollegen haben das angesprochen dass im Rahmen der zweiten Säule gekürzt werden soll, so lehne ich das vehement ab! Wir brauchen eine starke erste Säule. Wir brauchen und wir haben uns dafür ausgesprochen auch eine starke zweite Säule.